Jogászként több mint tíz évig foglalkoztam a nők elleni erőszak és a gyermekek elleni erőszak áldozatainak ügyeivel legyen az családon belüli erőszak, nemi erőszak, nőkereskedelem és megtapasztalhattam, hogy a távol tartó rendelkezés, amelyik a mai ülésünknek a témája, az egyik fontos és nélkülözhetetlen eszköze az áldozatok védelmének, de korántsem az egyetlen. Komplex intézkedésekre van szükség, jogi tanácsadásra, lelki támogatásra, az érintett gyermekekkel való segítő foglalkozásra, és nagyon fontos az, hogy az áldozatokat, akik a leginkább sajnos így kell, hogy mondjam a szakértői annak, hogy mire is van szükségük, meghallgassuk.

Az egyik, hogy ebbe a munkába mennyire vonják be a nők elleni erőszak áldozatait, hogy a tapasztalataikat megosszák. A másik, pedig, hogy a jelenleg folyamatban lévő, előkészítés alatt álló konvenció a nők elleni erőszakról, amit az Európai Unió ikertestvére az Európa Tanács készít elő, mennyire ismert Biztos asszony és a raportőrök számára, és mennyire veszünk részt ennek a munkának az előkészítésében.